en Europe depuis une trentaine d'années, et que nous espérons régler d'ici quelques semaines, sur la base de la proposition faite par la Commission européenne en vue d'un titre unique de protection soutenu aujourd'hui, grâce au traité de Lisbonne et à ce qu'on appelle la coopération renforcée, par vingt cinq pays. J'espère d'ailleurs toujours que les deux pays qui n'ont pas rejoint cette coopération renforcée l'Italie et l'Espagne pourront le faire. En tout cas, la porte est ouverte.